Zjawiska korupcji, przestępczości zorganizowanej czy prania pieniędzy to patologia o charakterze globalnym.

Eliminowanie analogicznych zagrożeń jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, która powinna podejmować w tym celu konkretne rozwiązania. Kompleksowe ramy prawne oraz zacieśnienie współpracy państw członkowskich w zakresie wymiaru sprawiedliwości to elementy niezbędne dla skutecznego zwalczania przestępczości w obliczu możliwości, jakie daje swobodny przepływ osób czy internet.

Pogłębianie centralizacji raczej nie przysłuży się mobilności i efektywności działania krajowych organów ścigania, podobnie jak niemające przekonywującego uzasadnienia rozszerzenie uprawnień Eurojustu.